unseres politischen Selbstverständnisses gehört. Und wir haben uns darüber gefreut, dass diese Freude in vielen Ländern der Welt und auch von vielen Menschen in China geteilt wurde. Die chinesische Regierung hat hart auf die Verleihung dieses Friedensnobelpreises reagiert, über die Maßen hart, nach innen und nach außen.

Ich halte gar nichts davon, diese negative Entwicklung jetzt dadurch noch besonders zu würdigen ich sage es einmal in dieser Form dass wir eine Karikatur

Das ist einfach unakzeptabel, das wird dieses Parlament nicht akzeptieren, und deshalb bin ich froh, dass der Präsident schon zugesagt hat, dass auch dieses Parlament in Oslo vertreten sein wird.